Pane předsedo, já jsem chtěl informovat kolegy a také zástupce Komise o tom, že český Senát, druhá komora Parlamentu, přijal novelu trestního zákoníku, na které jsem pracoval se svými kolegy, která zpřísňuje tresty za týrání zvířat, zpřísňuje otázky tzv. množíren a obecně řeší otázku trestního práva a problematiky zvířete jako živého tvora. Při těch debatách, které probíhaly na půdě obou komor Parlamentu a také v odborné veřejnosti, se jasně ukazuje, že toto téma je téma evropské a že nemohou jednotlivé země dostatečně efektivně chránit zvířata, která jsou dnes po desítkách tisíc kusů transportována za hrůzných podmínek po Evropě, zvláště z tzv.

domácí mazlíčky, a byť na první pohled se může jednat o téma marginální, je to téma velmi závažné. Jedná se o obrovské daňové a ekonomické úniky a je třeba, aby Evropská komise toto začala brát konečně vážně a začala toto konečně řešit.